Klimaat én jobs beschermen, dat was de hoge inzet bij de hervorming van het emissiehandelssysteem. De werking van de Europese koolstofmarkt moet beter en efficiënter om klimaatvriendelijke investeringen verder te stimuleren. Tegelijk moeten we vermijden dat bedrijven wegtrekken uit Europa naar derde landen waar de klimaatregels minder strikt zijn, want dan verliezen we twee keer we verliezen de jobs en we doen niets voor het klimaat. De Europese Unie neemt wereldwijd de leiding in de strijd tegen klimaatverandering.

Het akkoord is op dit punt zeker een stap vooruit in vergelijking met het oorspronkelijke Commissievoorstel, maar voor ons had de bescherming tegen de koolstoflekkage best nog verder mogen gaan. Tot slot de sterke focus op innovatie is bijzonder welkom. Een koolstofarm Europa bereik je niet alleen door een werkbaar systeem van emissierechten, maar ook door duidelijk in te zetten op innovatieve oplossingen van het klimaatprobleem in én buiten Europa.